Na rozdíl od některých kolegů já tomu neříkám prekérní práce. Nemyslím si, že flexibilní úvazky vždy musí vést k vykořisťování zaměstnanců, naopak někteří zaměstnanci preferují i tyto úvazky. Samozřejmě, obecně jde o to, aby práce byla jistá, předvídatelná, a v tomto smyslu podporuji návrh směrnice i tu dohodu, která zde byla předložena. Děkuji panu zpravodaji, kolegovi Radtkeovi, paní komisařce, že dosáhli nakonec přijatelný kompromis. Především zde bylo již zmíněno, že matkám na rodičovské dovolené to umožní flexibilní úvazky a vrátit se dříve do zaměstnání, skloubit jejich práci s pečovatelskými povinnostmi. Myslím si, že právě slaďování pracovního a soukromého života je jednou z priorit, a paní komisařka i v této věci hodně pracovala. Tedy na flexibilních pracovních úvazcích jsou dnes závislá i některá ekonomická odvětví a my bychom si neměli plést zavádění jistot pro pracovníky s rušením některých druhů úvazků, jako je práce na vyžádání nebo nulový počet hodin.